Als Parlementsleden moeten we ons vetorecht zo goed mogelijk uitoefenen, maar ons werk wordt nu bijna onmogelijk gemaakt. Keer op keer moeten wij de Commissie vragen duidelijkheid te verschaffen omtrent de stand van zaken in de onderhandelingen over het ACTA verdrag.

Eerst werden we gesust met het argument dat de onderhandelingen nog verre van afgerond waren, nu horen we van u dat dit maar een handhavingsverdrag is, dat niets verandert aan bestaande wetgeving in de EU en in de lidstaten. Maar dan vraag ik u wat is dan de toegevoegde waarde van ACTA? Volgens u komt er geen harmonisatie van strafrechtelijke maatregelen, noch een indirecte verplichting tot een three strikes beleid. Toch staan we hier wederom te praten over de inhoud van dit ontwerpverdrag en juist deze punten. Toch krijg ik elke dag bezorgde berichten van burgers en bedrijven. Toch is er een algemene consensus onder de fracties in het Europees Parlement, dat dit ontwerpverdrag vragen oproept omtrent de grondrechten van onze burgers en reizigers uit derde landen. Daarom vraag ik u met klem wat zijn de specifieke voordelen die het goedkeuren van het ACTA verdrag met zich mee zal brengen? Overtuig ons waarom deze tekst van 2 oktober wel goed en nodig is. En dan nog een heel specifieke vraag, commissaris wanneer zal er weer over ACTA gesproken worden door de onderhandelende partijen? Wie zijn de partijen die het niet eens worden? Waarom is dit?

We hebben wederom begrepen dat de laatste puntjes op de i nog niet zijn gezet. Hoe kunnen we instemmen met een verdrag waarover in achterkamertjes wordt onderhandeld?